Quelle est aussi la valeur des recommandations pour la réforme du code minier dans la grande île, quand on omet de dénoncer la spoliation des terres et l'exploitation des ressources minières par les compagnies européennes?

En fait, comme toujours, sous couvert des droits de l'homme, c'est toujours par l'ingérence économique, par l'ingérence politique que l'on poursuit ce qui nous obsède ici, c'est à dire les intérêts de l'Union européenne, des pays européens et des multinationales européennes.